Sinceramente fatico a identificarlo come l'unico responsabile dei problemi regionali al contrario, è senz'altro in buona compagnia. La difesa dei diritti umani è necessaria e inderogabile, ma come è stato ricordato, oltre al ruolo di Teheran nell'accoglienza dei profughi afghani, l'accordo sul nucleare sta globalmente funzionando.